Es ist so, dass wir in allen Berichten gerade darauf geachtet haben, dass die Regionen im Mittelpunkt stehen.

Das ist uns an dieser Stelle besonders wichtig. Für die Zukunft der Kohäsionspolitik ist klar, die Akteure sind die Regionen und nicht die Staaten!